Domnul președinte, sectorul agricol are nevoie de o reformă care să țină seama de dificultățile anterioare întâmpinate de fermieri. În același timp, acesta trebuie să se adapteze noilor realități sociale și economice care să permită o viața mai bună pentru fermieri, dar și creșterea capacității acestora de a produce hrană ieftină și la prețuri accesibile pentru populație. În acest sens, dincolo de anvelopa financiară a PAC ului, importantă și ea, apreciez că este mult mai importantă simplificarea. Solicit Comisiei Europene să stabilească un set unic de reguli, valabil atât pentru fermierii din Vest, cât și pentru fermierii din Est, impunându se totodată interzicerea pentru statele membre a posibilității de a veni cu reguli suplimentare pentru fermieri. Salut menținerea plăților directe, dar, în același timp, atrag atenția asupra necesității de a sprijini în mod echitabil fermierii în funcție de nevoile fiecăruia. La fel de importantă este însă și echilibrarea plăților directe între statele membre ca urmare a faptului că suntem actori pe aceeași piață unică.